Ich möchte die Forderung des Kollegen Garriga nach realistischen Haushalten aufgreifen. Wo sind die Kosten des Vertrags von Lissabon? Das ist eine inzwischen sehr drängende Problematik. Wo ist unser Realismus bei der Frage der Strukturfonds? Die Strukturfonds sind unsere heilige Kuh.

Wir haben ein Problem auf dem Balkan, dort bereiten sich die Länder auf die Aufnahme in die Europäische Union vor, und wir haben doch dank ablehnender Beschlüsse durch Sozialisten und Liberale wenig Interesse daran, zu erfahren, was eigentlich wirklich auf dem Balkan passiert.

Das waren alles wichtige Änderungsanträge, die dieses Haus abgelehnt hat und von denen ich glaube, dass wir sie alle aufgreifen sollten, weil wir dort eine Aufgabe haben. Wo ist der Fortschritt in den Fortschrittsberichten?

Kosloduj war im Sonderbericht der Kommission über die Ausgabe der EU Mittel in Bulgarien bis Sommer dieses Jahres nicht enthalten, obwohl dort Gelder aus PHARE eingeflossen sind. Bis Ende 2009 gab es mindestens 602 Millionen Euro für Kosloduj. Ich habe versucht herauszubekommen, was mit dem Geld passiert ist, und habe festgestellt, dass bislang nichts rückgebaut wurde, sondern dass bislang nur Pläne für das Stilllegungsmanagement gemacht wurden. Kosloduj hat mir gezeigt, wie wenig die Kommission weiß, was mit unserem Geld passiert, und es hat auch gezeigt, dass die zahlreichen Nebenhaushalte, die es inzwischen gibt, die Kontrolle erschweren und auch bei der Kommission selbst zum Verlust des Überblicks führen.